Signor Presidente, onorevoli colleghi, uno dei punti all'ordine del giorno del prossimo Consiglio è la lotta alla disoccupazione giovanile un problema gravissimo, in progressivo aumento un giovane su 4 in Europa è senza lavoro. Nel mio paese, l'Italia, abbiamo superato il

Cosa dobbiamo fare? Sicuramente dobbiamo fare di più e non penso solo alle risorse finanziarie bene ha fatto la Commissione a stanziare 6 miliardi di euro. Sono pochi?

Ma non è questo il punto il punto è la programmazione! Ma ci rendiamo conto che degli 82 miliardi di euro di risorse comunitarie non utilizzate, riprogrammate proprio ad hoc per la disoccupazione giovanile, ne sono stati spesi soltanto 16 miliardi? Ci vuole più programmazione!